Dobbiamo sostituire la scrutatrice on. Thaler, che purtroppo ha comunicato di essere impegnata in una riunione e dunque procedo all'estrazione a sorte per la nomina di uno scrutatore On. Roberta Metsola. È presente?